Interzicerea de către autoritățile nepaleze a organizării alegerilor pentru un guvern tibetan în exil pune sub semnul întrebării situația drepturilor omului în acest stat. Aș dori să precizez faptul că membrii comunității tibetane au organizat acest proces în scopul de a și democratiza instituțiile. O asemenea inițiativă trebuie facilitată, oriunde s ar desfășura ea. Acum este momentul ca Nepalul să demonstreze că democrația sa este funcțională atât pe plan intern, cât și pe plan internațional aceasta, cu atât mai mult cu cât sufragiile exprimate pot fi trimise Comisiei Electorale Centrale până la data de 15 aprilie pentru a fi validate. Fac apel la guvernul nepalez să profite de acest prilej pentru a restabili situația drepturilor fundamentale pe teritoriul său.